La ciudadanía europea está muy concienciada sobre los residuos que el plástico genera algunos incluso abogan por una prohibición total de este material, pero debemos ser a la vez pragmáticos y entender que aún existen campos donde no hay alternativas. Por ello, desde nuestro Grupo parlamentario queremos favorecer las inversiones para una mayor innovación por parte de la industria que haga viables alternativas a los plásticos y los sustituya por nuevos materiales más sostenibles. Se ha de asegurar una transición en el uso de estos materiales que reduzca nuestra huella sobre el entorno en el que vivimos. Se lo debemos a las generaciones que vienen. Además, esta transición hacia una economía completamente circular es una oportunidad para la generación de nuevos puestos de trabajo con gran valor añadido y crecimiento económico para la reindustrialización de la Unión Europea.